Uważam, że w kontekście kryzysu gospodarczego i obciążeń związanych z obsługą zadłużenia publicznego niezwykle istotne jest, aby Parlament Europejski i jego członkowie wykazali się odpowiedzialnością i dyscypliną budżetową. W tym duchu zgadzam się ze sprawozdawcą, aby w nadchodzących latach zadbać o realistyczny budżet oraz podjąć działania przynoszące długofalowe oszczędności.

Wreszcie za kluczową uważam ścisłą współpracę Prezydium i Komisji Budżetowej w ciągu całego roku, co umożliwi sprawny przebieg procedury budżetowej oraz skuteczne wprowadzanie zmian, które przynoszą realne oszczędności.